í metnaðarfullri stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar eru meðal annars gefin fyrirheit um miklar breytingar í samgöngu og menntamálum þessir mikilvægu innviðir samfélagsins skipta miklu þegar horft er til framtíðar íslensku þjóðarinnar menntamál eru eitt helsta jafnréttismál nútímans menntun fyrir alla í einu besta menntakerfi heims er eitt af markmiðum ríkisstjórnarinnar samgöngumál í víðum skilningi munu ráða miklu um framtíðarmöguleika þjóðarinnar og ekki síður til að tryggja að ein þjóð búi í landinu það er ánægjulegt að eitt af fyrstu verkum ríkisstjórnarinnar er sögulegt átak í vegamálum aldrei fyrr hefur jafnmiklu fjármagni verið varið til framkvæmda í samgöngum aukningin nemur átján milljörðum á síðasta ári mörg stór verkefni eru nú í farvegi og má þar nefna norðfjarðargöng undirbúning nýrrar sundabrautar tvöföldun suðurlandsvegar stórframkvæmdir á sunnanverðum vestfjörðum vaðlaheiðargöng og nýja ferjuhöfn í bakkafjöru á sviði fjarskiptamála er nú unnið af miklum metnaði að uppbyggingu stofnkerfa vegna farsímaþjónustu og háhraðanettenginga frumforsendur þeirrar vinnu er að gsm farsímaþjónusta verði aðgengileg á þjóðvegi eitt öðrum helstu stofnvegum og á helstu ferðamannastöðum að allir landsmenn sem þess óska hafi aðgang að háhraðatengingum svo og að dreifing ljósvakamiðla nái til sjómanna við landið og strjálbýlli svæða í lok þessa árs er gert ráð fyrir að uppbyggingu farsímaþjónustu ljúki og að í lok júlí verði opnuð tilboð í háhraðatengingar til allt að átján hundruð lögbýla þá hefur utanríkisráðuneytið auglýst eftir tilboðum í rekstur og afnot af tveimur ljósleiðaraþráðum sem leigðir verða út til tveggja aðila þetta á að auka samskipti á fjarskiptamarkaði og auka verulega möguleika á uppbyggingu á upplýsingatækniþjónustu á landsbyggðinni góðir landsmenn á þessu ári hækka fjárframlög til mennta og rannsókna um sautján prósent það er í fullu samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar um aukna fjárfestingu á þessu sviði ekki verður látið staðar numið við þessa aukningu heldur fram haldið því að samþykkt nýrra laga á næstu dögum um öll skólastigin það er leik grunn og framhaldsskóla svo og lög um menntun kennara og skólastjóra auk laga um opinbera háskóla mun að sjálfsögðu kalla á aukið fjármagn aukið fjármagn til menntamála tryggir ekki eitt og sér bætt menntakerfi þar skiptir mestu það starfsfólk sem þar starfar og aðstæður þess en ekki síður líðan þeirra nemenda sem í skólunum nema góð samstaða hefur verið um flest þessi frumvörp og ber að fagna því vegna þess að menntakerfið er viðkvæmt fyrir örum breytingum og þarf að hafa tryggingu fyrir að ríkisstjórnarskipti kalli ekki á uppstokkun hin nýju lög munu auka líkur á að við náum því markmiði að menntun á íslandi verði til fyrirmyndar á alþjóðavísu dæmi um metnað í væntanlegum lögum er sú breyting að frá og með árinu tvö þúsund og ellefu þarf meistarapróf til að öðlast kennsluréttindi í leik grunn og framhaldsskólum efling náms og starfsráðgjafar og aukin áhersla á list og verknám gengur eins og rauður þráður í gegnum væntanleg lög sérstaklega grunn og framhaldsskólalög en miðað við umræðuna um framhaldsskólalögin mætti halda að mesta breytingin á því skólastigi tengdist auknum fjölbreytileika stúdentsprófsins það tel ég ekki mestu breytinguna heldur breytt staða verk og starfsnáms áratugum saman hefur verið rætt um að efla verknám og tryggja betur stöðu þess innan skólakerfisins ég fullyrði að með væntanlegum framhaldsskólalögum er stigið stærsta skref sem sést hefur í þá átt ég trúi því ef rétt er á málum haldið muni fljótlega koma í ljós mjög miklar breytingar sem auka og efla verk og starfsnám enda full ástæða til í nýjum framhaldsskólalögum er boðað aukið frelsi og dregið úr miðstýringu sem er fagnaðarefni ég er ekki í nokkrum vafa um að aukið frelsi mun tryggja meiri fjölbreytileika tryggja betur að komið verði til móts við þarfir hvers og eins nemanda meðal annars með fjölmenningarlegum áherslum í kennslu í væntanlegum lögum er stigið skref til að gefa nemendum fleiri möguleika á að ljúka námi á mislöngum tíma og síðast en ekki síst er tryggt að bóknám og verknám verði jafngilt innan framhaldsskólanna það er stórt skref sem mun leiða til þess að við fáum ekki bara fjölbreyttari skóla heldur betri skóla og betur undirbúna nemendur hvort heldur er til starfa eða frekara náms ég er sannfærður um að svo verður vegna þess að í framhaldsskólakerfinu starfar margt hæfileikaríkt fólk sem bíður eftir tækifærum ég er viss um að margir skólanna bíða í óþreyju eftir að þróast í þá átt sem boðuð er í væntanlegum framhaldsskólalögum í þróun eru mörg tækifæri góðir landsmenn þó að ríkisstjórnin hafi nú þegar tryggt framgang margra góðra mála bíða hennar fleiri verkefni við að bæta okkar góða samfélag áfram verður unnið af festu og öryggi því að innan ríkisstjórnarflokkanna er góður starfsandi og samstaða um þau